Alors que les scientifiques ont établi un lien indiscutable entre le climat et ces méga feux sans précédent, le gouvernement conservateur de Scott Morrison continue de minimiser la menace du réchauffement climatique.

Nos modes de production et de consommation, en ne respectant pas les droits de la nature, mettent en danger les communs naturels et la vie sur la planète. Persister dans la voie du déni et de l'inaction est criminel. Il est temps d'enrayer la catastrophe pénalisons vraiment les crimes environnementaux. Il est temps de revoir notre traité économique, nos règles économiques, nos traités de libre échange, de penser une économie post croissance basée sur le respect des limites planétaires. La planète brûle, n'attendons pas que le dernier incendie s'allume et que le dernier arbre ne s'éteigne pour enfin agir.